Hvala za odgovor, ministrica. Jaz bi se pa prav navezal na na to progo, kolikor sem že dejal, saj se verjetno tudi problematika tudi drugje. Vem, da ste v tudi v preteklosti dali dosti poudarek na na železnico, da se bi preusmeril promet iz ceste na železnico. Prav za primer bi dal na primer Revoz, kateri je naredi tisoč avtomobilov, naredi vsaki, sto kamionov zapelje se vsaki dan iz Revoza na cesto, avtocesto. Ta ves promet je včasih potekal na železnici, sedaj pa poteka po ves po avtocesti. Torej tisoč avtomobilov naredi približno Revoz na dan in ta ves promet gre na avtocesto, preko sto kamionov, sto kamionov gre na avtocesto, ne gre vse proti Ljubljani, gre mogoče tudi kaj proti proti Zagrebu, večina gre pa proti proti gor. In to zgoščuje promet in to je prav nasprotno, kar bi bilo dobro, da bi se naredilo, ne. Tako da k temu še dodatno, kaj boste prav za za to dolenjsko progo ali ima v planu, kakor vidim, da ni, in je to najbolj pereča, sta pa dva največja izvoznika v Sloveniji zelo velika tukaj na Dolenjskem. Hvala.